Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje medicínsky potrat medzi služby reprodukčného zdravia. Inými slovami, vždy, keď hovoríme o reprodukčnom zdraví, hovoríme aj o ukončení tehotenstva, ktoré je vykonané na žiadosť ženy.

Líšia sa v tom, že návrh schválený vo výbore ho spomína deväťkrát, zatiaľ čo alternatívny návrh päťkrát.

Lenže témou uznesenia má byť zlepšenie postavenia žien a dievčat bez ohľadu na ich sexuálnu preferenciu.